der atomare Notfall ausgerufen. Selbst im hoch technologisierten Japan konnte die versprochene Sicherheit nicht im Entferntesten eingehalten werden.

Zur Nachhaltigkeit gehören obligatorische, knallharte Stresstests, welche die Auswirkungen von Naturkatastrophen auf AKW untersuchen, aber auch von Unfällen, Terrorangriffen und menschlichem Versagen. Meinem Land wird the German Angst vorgeworfen völlig zu Unrecht. Wir müssen die Befürchtungen der Bürger ernst nehmen.

Und die Arbeitnehmer in den Atomkraftwerken brauchen speziellen Schutz. Der Beschäftigungsausschuss fordert, die Rechtsgrundlage der Entsorgungsrichtlinie auf den Vertrag über die Arbeitsweise der EU auszudehnen. Damit würden auch jene einbezogen werden, die mit radioaktiven Abfällen und abgebrannten Brennelementen befasst sind.

Letzter Satz, Herr Präsident Es darf nirgendwo zu Kompromissen in Sachen Sicherheit kommen. Das gilt für die EU und auch für unsere Nachbarstaaten, die unbedingt für gemeinsame Entscheidungen gewonnen werden müssen.